Lamento, sin embargo, que la primera de ellas se aplique de manera permanente sólo a los conductores profesionales y la segunda sólo a los vehículos industriales de transporte de pasajeros y mercancías.

Todos provocamos accidentes, y por eso no debemos tampoco criminalizar a las personas del sector del transporte.